Tudnivaló azonban, hogy a kelet közép európai tagállamok esetében az arány fordítottja érvényes. E régióban több időt fog igénybe venni a kadmiumot tartalmazó akkumulátorok piacának teljes kiiktatása. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásai miatt a kadmium a legveszélyesebb anyagok listáján szerepel. Ha felhalmozódik a környezetben és az emberi testben, mérgező, mivel ismeretlen időtartamig megmarad és gyakran visszafordíthatatlan károkat okoz. Figyelembe véve az összegyűjtött nikkel kadmium akkumulátorok 100 os újrafeldolgozásának lehetőségét, a kockázatok kezelhetők és kevésbé jelentősek. A mentesség egy évvel való meghosszabbítása ésszerű kompromisszumot tenne lehetővé.